Signora Presidente, in questa relazione mancano completamente le problematiche legate all'applicazione della direttiva sui servizi in diversi Stati membri. Vi sono determinati settori e categorie di lavoratori che rischiano di trovarsi privi di occupazione nell'arco di brevissimo tempo. Mi riferisco, ad esempio, agli operatori balneari italiani che rappresentano un'eccellenza unica, frutto di esperienza e professionalità acquisite in decenni di servizio. Mi chiedo perché si voglia sacrificare questo patrimonio di piccolissime imprese a conduzione familiare per lasciare spazio a qualche multinazionale del turismo, che non aspetta altro che mettere il proprio marchio sulle nostre coste. Non credo che questa soluzione sia un grosso guadagno per i cittadini e l'economia europea, così come non vedo quali benefici possano derivare da una liberalizzazione selvaggia delle qualifiche di determinate categorie professionali. Le guide turistiche, ad esempio, altra eccellenza italiana, devono illustrare un patrimonio storico, artistico e paesaggistico senza eguali al mondo. La loro capacità è frutto di una formazione rigorosa, volta a garantire il meglio ai turisti. Non tutti i paesi europei sono uguali tra loro vi sono delle caratteristiche e peculiarità che vanno assolutamente rispettate!